Gospođo predsjednice, Europska unija i zemlje članice trebaju stvoriti novi okvir za europsku brodogradnju. Nama treba redefinicija politike naspram europske brodogradnje i to na način da imamo vertikalne i horizontalne potpore, a pogotovo da pronađemo financijski model financiranja europske brodogradnje. Naime, trebamo se vratiti na logiku da je brodogradnja u Europi moguća strateška industrija. Toliko radnih mjesta, toliko zajedničkih proizvoda iz europskih zemalja čine jedan brod i uvjeren sam da upravo brod može postati jedan od zajedničkih europskih proizvoda par excellence Zato, predlažem da pronađemo modele posebnih financiranja ovakvih zajedničkih proizvoda. Također, treba nam pojednostavljenje mnogih propisa koji se tiču brodogradnje i treba nam također jednostavno stvoriti jamstva koja će omogućiti i zemljama članicama, ali i europskim institucijama da financiraju brodogradnju.